Poštovani predsjedniče, Republika Hrvatska nakon šest i pol godina članstva prvi put predsjeda Vijećem Europske unije. Pri pristupanju Uniji bilo je jasno da smo kao država u mnogim segmentima nepripremljeni i da put transformacije u razvijenu demokraciju koja drži do demokratskih principa, vladavine prava i tržišnog gospodarstva tu nije završio.

Migrantska kriza u dobroj je mjeri pojačala socijalni bunt koji je nastao kao posljedica teške financijske krize, a razlike u razvijenosti članica i dalje su velike. Mijenja se politička slika Unije, a Brexit nam je dao do znanja da se, nastavimo li okretati glavu od problema, i njezin teritorijalni obujam lako može promijeniti. Činjenica je da nove i manje članice imaju veće šanse staviti neke svoje prioritete na dnevni red predsjedanja u manje izazovnim vremenima, kad su glavna pitanja Unije riješena, što sada, nažalost, nije slučaj. No Hrvatska je i kroz svoju povijest više puta pokazala da je spremna podmetnuti leđa za Europu u izazovnim vremenima. Očekujem od hrvatske vlade da ovih šest mjeseci ne prođe u revijalnom tonu, već da bude dobro iskorišteno u svrhu reformiranja europskih instrumenata, osvježavanja zastarjelih europskih politika i boljeg pozicioniranja Hrvatske u Europskoj uniji. Iako je nekada i previše slušala tuđe naputke i zanemarivala činjenicu da je punopravna članica koja bi trebala imati autentičnu politiku, Hrvatska sad ima priliku pokazati da je ambiciozna, da ima viziju i da je spremna predvoditi Europu u određenim područjima.

Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, Vama, Vašim ministrima i svima uključenima u projekt hrvatskog predsjedništva želim puno uspjeha u sljedećih šest mjeseci.